Ja, hvala lepa spoštovani podpredsednik, spoštovani minister, pozdravljeni. Odprl bom temo, ki jo odpiramo vztrajno že, nekaj mesecev v državnem zboru - dolgotrajna oskrba, še posebej tisti del, le-te, ki se dotika, domske, oskrbe. V predstavitvi programa dela Ministrstva za zdravje, ste kot prvi zakon, v svojem načrtu, se, namenili pripraviti ravno tega, torej Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta naj bi odpravil tudi tiste najhujše anomalije, ki se pojavljajo na področju domske oskrbe, ki smo jih, tako v državnem zboru, kot v medijih iz naslova civilne javnosti, o katerih poslušamo, poslušamo zelo dolgo od dvojnega zaračunavanja, za osnovne storitve, kjer, oskrbovanke in oskrbovanci plačujejo dodatno za striženje nohtov in, zadnja informacija je pomivanje okno in dodatne, plenice in tako naprej. Pa potem, o standardih in normativih upravljanja storitev nege in oskrbe. Tukaj je problem, ker, so nekaj, je več ali manj prihaja do kaosa v pristojnostih zdravstvenega, socialnega, naslova. Pa potem seveda, rak rana, velika sistemska rak rana - kadrovski standardi in normativi, ki so potrebni za operativnost ustanov in, storitev. Ne vemo, kakšna je slika, ne vemo, kakšna, kakšna bi morala biti. V Levici smo, v teh zadnjih mesecih na vse kriplje in pretege, opozarjali na to problematiko, na specifične primere, na sistemske, na sistemske težave, ki jo, pospremljajo, s poslanskimi vprašanji, s sklicem seje odbora za delo in socialo. Koalicija tukaj žal, naših namer namer ni podprla, ampak z, na podlagi dejstva, da se pripravlja, Zakon o dolgotrajni, o dolgotrajni oskrbi. Zdaj pa zanima me zelo praktično. Na kakšen način bo Zakon o o dolgotrajni oskrbi urejal te specifične probleme, ki smo jih, ki jih v Levici, predstavljamo oziroma, o njih govorimo? Torej, na kakšen način bo urejal anomalije v domski oskrbi? Kako bo naslovil, dvojno zaračunavanje, kako bo naslovil, standarde in normative opravljanja, nege in oskrbe in kako bo naslovil problem kadrovskih standardov in normativov? Ker je Ministrstvo za zdravje, tukaj prevzelo to iniciativo za oblikovanje. Mi razumemo, da gre za preplet dveh resorjev, pa vendar ste vi pravi naslov za ta, za ta odgovor. Hvala lepa.